Am salutat și am votat pentru această rezoluție a Parlamentului European, una dintre multele rezoluții care s au adoptat în această sală, însă aș vrea să subliniez că, din păcate, atât comunitatea internațională, cât și Uniunea Europeană dansează, dar nu înaintează deloc în dosarul sirian. Toți suntem de acord că este vorba despre un război civil, toți încercăm să propunem soluții și principiul no fly zone poate fi o soluție, dar nimeni, în realitate, nu reușește să facă ceva pentru că divizarea în interesele marilor puteri cu privire la Siria este una care reprezintă o certitudine. Regret că în această rezoluție nu s a preluat faptul că o serie de grupări care sunt asociate grupărilor teroriste, respectiv Hezbollah, care este prezent în Siria și care sprijină trupele siriene ale președintelui Assad, nu a fost preluat ca și amendament, deoarece,